frú forseti ég ætla nú ekki að ræða sérstaklega skýrslu hæstvirts forsætisráðherra hún var frekar innihaldsrýr en ég vildi gjarnan koma inn á það sem hæstvirtur fjármálaráðherra sagði um nauðsyn þess að taka á fjárlagahallanum og því er ég og minn flokkur algerlega sammála og ég ætla að vona að við getum átt gott samstarf við fjármálaráðherra hæstvirtur um einmitt það verkefni og þá með því að einbeita okkur að því að gera velferðarkerfið skilvirkara og líka að huga að öðrum leiðum heldur en endilega skattahækkunum sem ekki er endilega niðurstaða heldur

það gerum við með því að nýta orkulindir þjóðarinnar í botn og þó kannski öllum líki það ekki hjá vinstri grænum eða öðrum þá þurfum við að nýta og byggja álver sem fyrst til þess að skapa störf og hafi einhverjir aðrir önnur störf þá allt í lagi þá komum við með þau líka ekki veitir af þannig að bara að komið með sem flest störf við þurfum að skapa betra umhverfi við þurfum eins og ég segi álver við helguvík gagnaver og hvalveiðar og svo framvegis nýsköpun og menntun öllu þessu þurfum við að taka á með opnum huga allt saman síðan er það umhverfi fyrirtækja við þurfum að bæta umhverfi fyrirtækjanna og við þurfum að virkja atvinnulausa sem reyndar hefur verið gert með góðum árangri með hluta atvinnuleysi sem er mjög merkileg tilraun skuldavanda heimilanna hefur sjálfstæðisflokkurinn ályktað um að það eigi að gefa öllum kost á því að lækka bara um fimmtíu prósent í þessi þrjú ár sem eru til umræðu þar sem vandi heimilanna er sem mestur síðan þurfum við að gera eins og ég gat um velferðina skilvirkari ég var í nefnd sem kom að greiðsluþátttöku í heilbrigðiskerfinu þar eru til dæmis dæmi um það hvernig hægt er að gera kerfið mikið einfaldara og réttlátara og um leið skilvirkara fyrir þjóðfélagið við getum ekkert talað um fjölskyldurnar nema að ræða um lífeyrissjóðina þeir eru núna að skerða lífeyri og þó þingmenn hafi valið sér besta lífeyrissjóð landsins til að ganga í núna rétt fyrir stuttu þá verðum við að taka á þessum vanda lífeyrissjóðanna og þeir standa frammi fyrir þeim vanda til viðbótar þessu að eiga í deilum við bankakerfið um gjaldmiðilsreikninga það þarf að leysa það mál sem allra fyrst og setja það í gegn fyrir fyrirtækin sem eru samofin stöðu heimilanna eins og hér kom fram að þá þurfum við að lækka stýrivexti það hefur margoft verið nefnt ég held að við þurfum að sannfæra alþjóðagjaldeyrissjóðinn og aðra um það að háir stýrivextir eru ekki að halda þessum krónubréfum á íslandi stíflan vekur bara og við verðum bara að horfast í augu við það og segja við sjálf okkur háir stýrivextir hafa ekki hjálpað til við skulum lækka þá alla vegana svo þeir séu ekki með svona óskaplega háa raunvexti eins og er í dag við þurfum að aflétta gjaldeyrishöftum eins fljótt og mögulegt er og til þess þarf að uppfylla ákveðnar forsendur eins og hér er nefnt og þetta þarf stjórnarandstaðan að vinna með sex á dagskrá í dag frumvarp frá mér um að taka upp nýtt form hlutafélaga sem er um gagnsætt eignarhald og við þurfum að skipuleggja fjármálakerfið helst með lánardrottnum vegna þess að ef okkur tekst að ná einstæðum möguleika að semja við lánardrottna um endurskipulagningu þá njótum við strax betri vaxtakjara úti í heimi þetta er mjög mikilvægt þó menn hafi ekki horft mikið á það síðan þurfum við að breyta greiðslustöðvun og gjaldþrotaferli og taka upp þessa svokölluðu londonleið sem viðheldur því verðmæti sem er í gjaldþrota fyrirtækjum sem er þekking á stjórnun og þekking starfsmanna en ég tek undir með háttvirtum þingmanni þór saari að mér líkar ekki hvernig kröftum alþingis er dreift í þessari stöðu við erum í mjög alvarlegri stöðu og þá fara menn að tala um eitthvað að sækja um aðild að evrópusambandinu eyða miklum dýrmætum tíma í það sem breytir engu sem breytir engu sem fram kemur við heimilin og fyrirtækin og gerir ekkert annað en að dreifa kröftum en ég legg til að hæstvirtur fjármálaráðherra og öll hæstvirt ríkisstjórn leiti til stjórnarandstöðunnar um lausnir á þeim vanda